Sociálne podniky sa stali na Slovensku synonymom pre nezmyselnú podporu z verejných zdrojov. Nielenže sú ľahko zneužiteľné, ale kontroly odhalili neefektívnosť pri využívaní tejto podpory. Ukázalo sa, že tieto podniky v najlepšom prípade fungujú tak dlho, ako dlho dostávajú peniaze od štátu. Ani o deň dlhšie. Navyše náklady na jedno vytvorené pracovné miesto sú neprimerane vysoké. Chápem snahu Komisie a Rady o väčšiu kontrolu sociálneho podnikania.